Señora presidenta, señor comisario, queridos colegas, estamos debatiendo sobre medidas para asegurar la salud de los ciudadanos, y esa salud se asegura controlando el medio ambiente y la alimentación. Es importante que nos aseguremos de que los productos fitosanitarios se emplean correctamente y de que su efecto es el que buscamos, el deseado para la salud y para el entorno. Así, además, hay que contribuir a que se puedan seguir produciendo frutas y verduras en la Unión Europea. Hasta aquí creo que todos podemos estar de acuerdo, pero prohibir por prohibir no es ni sensato ni tampoco lógico.

Nuestras instituciones, con la EFSA a la cabeza, están en condiciones de ofrecer información, de ofrecer transparencia, seguridad y certidumbre a los ciudadanos europeos. Dejemos por tanto trabajar a los científicos y, desde la política, asegurémonos de que existan los medios para que puedan seguir trabajando sin politizar la ciencia, porque mal favor haremos a los ciudadanos si en vez de certidumbres científicas, les ofrecemos mensajes ideológicos y opiniones tergiversadas, como en el caso del glifosato.